númer sex frá árinu tvö þúsund og sjö um ríkisútvarpið o h f varð sú breyting að í stað afnotagjalda fyrir útvarpsafnot skyld koma sérstakt útvarpsgjald stundum kallað nefskattur sem skattur til að leggja á samhliða álagningu opinberra gjalda í júlí ár hvert innheimtu afnotagjaldsins lauk um síðustu áramót við þau tímamót var sú breyting gerð á lögum um ríkisútvarpið að ákveðið var að gjalddagi útvarpsgjaldsins yrði einn í ljósi breyttra efnahagsástæðna og í þágu greiðenda gjaldsins þykir gert að endurskoða þessa tilhögun og hefur hún verið endurskoðuð innan míns ráðuneytis og er lagt til í þessu frumvarpi að gjalddagar vegna einstaklinga verði þrír í stað eins það er fyrsta ágúst fyrsta október og fyrsta desember en gjalddagi lögaðila verði á hinn bóginn fyrsta nóvember þá er tekið fram að dragist framlagning álagningarskrár fram yfir fyrsta gjalddaga einstaklinga eða lögaðila færist gjalddagar til um einn mánuð í stað þess að þurfa að greiða gjald þetta í einu lagi í ágúst og gjald í framkvæmdasjóð aldraðra er einstaklingum skapað það hagræði að greiðsla gjaldsins greiðist á þrjá gjalddaga þessi breytta innheimta kann að hafa innheimtukostnað í för með sér en fjármálaráðuneytið telur að útgjöldin gætu aukist um níunda milljónir króna sem fælust þá í því að það þyrfti að senda út fleiri greiðsluseðla en einn það er þrjá hins vegar vil ég nefna það í þessu samhengi að margir hafa haft samband út af þessu máli með útvarpsgjaldið og óskað eftir því að þetta yrði skoðað að mögulega væri hægt að greiðsludreifa þessu gjaldi eins og öðrum þannig er málum háttað að það þarf þá að gerast með lagabreytingu það þarf lagabreytingu til að hægt sé að dreifa gjaldinu á fleiri en einn gjalddaga og því legg ég þetta fram ætlunin er að þetta sé greiðendum til hagræðis en ég lít svo á að háttvirtur menntamálanefnd muni þá skoða málið og ræða það áfram og þingið muni taka þetta til meðferðar

breyting frá afnotagjöldum sem voru innheimt jafnt og þétt yfir árið og ljóst að þetta kann að koma illa við margra að fá einn reikning fyrir þessu fyrsta ágúst ég hef gert grein fyrir frumvarpinu og legg til að því verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu